Dlatego nam, Unii Europejskiej, zależy na takim partnerze, partnerze demokratycznym, ponieważ mamy też różne relacje z partnerami niedemokratycznymi.

Będąc w Indiach wiele razy słyszeliśmy od osób chorych na AIDS jak ważny jest dla nich dostęp do tanich leków, również w innych krajach rozwijających się. Dla obywateli w Europie ważne są też usługi cyfrowe i dane osobowe. Jestem przekonana, że Indie mogą spełnić tu europejskie przepisy dotyczące ochrony danych, choć Unia je w tej chwili zmienia i będzie je pewnie zmieniać wraz z rozwojem technologii. Po ostatnich wydarzeniach w firmie SONY Europejczycy jednak muszą być pewni, że ich dane są bezpieczne, jeśli są przetwarzane zagranicą. Na pewno to porozumienie doprowadzi do podniesienia różnych standardów pracy środowiska, ale musimy tutaj być ostrożni. Wydaje mi się, zwłaszcza patrząc na naszą debatę, że wszyscy mamy różne oczekiwana wobec Indii i chcemy te oczekiwania wstawić w tę umowę o wolnym handlu.